Für die Arbeitnehmer sowohl die Beschäftigten als auch die von Arbeitslosigkeit Betroffenen haben wir eine klare Botschaft Wir wollen ein soziales Europa, das sie nicht allein lässt.

Eine europäische Säule sozialer Rechte kann Instrumente aufzeigen, muss jedoch die Eigenständigkeit in den Mitgliedstaaten berücksichtigen Unterschiede in der Lohnentwicklung, Unterschiede bei den Mindesteinkommen. Dabei brauchen wir volle Transparenz, keine geheime Kommandosache. Wir müssen sichtbarer werden, spürbarer werden und hörbarer werden. Das Programm der EVP ein modernes soziales Europa ist dafür eine inhaltlich ausgezeichnete Grundlage.

Ich habe vorgeschlagen, einen EU Sozialkonvent einzuberufen nicht nur online und nicht nur, um eine Konferenz zu haben, sondern dauerhaft die Betroffenen einzuladen von Arbeitslosigkeit Betroffene, Jugendliche, Ältere, Ausgegrenzte, Sozialpartner sind einzubeziehen.

Das Europäische Parlament wird eine zentrale Rolle dabei spielen müssen, auch die nationalen Parlamente Stichwort Subsidiarität und die Zivilgesellschaft. Und wir brauchen die Unternehmen, die die meisten Ausbildungs und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.

Die Jugendlichen müssen zu Wort kommen können. Wir brauchen also Reformprozesse für nachhaltige Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten und für dynamische Arbeitsmärkte.

Dann hat die europäische Säule sozialer Rechte eine Chance, ein Gewinn zu sein.